Mihály királyt a hatalomra jutó kommunisták. A romániai kommunista uralom kezdetét és végét jelentő két történelmi évforduló szolgáljon memento gyanánt arra nézve, hogy Románia népe szabadságban akar élni, és nem hagyja ellopni a forradalmát. Mihály király, az egykori alkotmányos uralkodó mostani halála is erre emlékeztessen bennünket! A romániai magyar közösség osztozik a román nép gyászában és reménységében.